herra forseti hér með þeirri þingsályktunartillögu sem ég hef nú framsögu fyrir er sömuleiðis leitað heimildar alþingis til þess að aflétta stjórnskipulegum fyrirvara á ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar að þessu sinni er númer þeirrar ákvörðunar fimmtíu og

í þessu felst að inn í hann verður felld tilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og ellefu sjö e s b þessi tilskipun varðar átak gegn greiðsludrætti í verslunarviðskiptum í þessari tilskipun er mælt fyrir um það að fyrirtæki skuli greiða reikninga innan sextíu daga nema þá að sérstaklega sé um annað samið og ef slíkt er þá ekki bersýnilega ósanngjarnt ef um er að ræða opinbera aðila sem kaupa vöru og þjónustu ber þeim hins vegar að greiða innan þrjátíu daga og í því tilviki er það aðeins í undantekningartilvikum sem heimilt er að fresturinn fari upp í sextíu daga það er sömuleiðis gert ráð fyrir því að fyrirtæki skuli almennt eiga rétt á vöxtum vegna greiðsludráttar og þau geti krafið um innheimtukostnað og þá er sömuleiðis í tilskipuninni kveðið á um lágmarksálag vegna álagningar svokallaðs vanefndaálags

eða innleiðing kallar á breytingar á lögum númer þrjátíu og átta tvö þúsund og eitt um vexti og verðtryggingu

innleiða ákvæði tilskipunarinnar að fullu það er stefnt að því að hæstvirtur ráðherra atvinnuvega og nýsköpunar leggi fram nauðsynleg lagafrumvörp á þessu þingi og enn eins og í því fyrra máli sem ég hef hér reifað er ekki gert ráð fyrir því að þær lagabreytingar sem sá hæstvirtur ráðherra mun mæla fyrir muni hafa neinn umtalsverðan kostnað í för með sér né heldur stjórnsýslulegar afleiðingar hér á íslandi ég legg til herra forseti að þegar þessari umræðu lýkur verði tillögunni sem hinni fyrri vísað til háttvirtrar utanríkismálanefndar